Acordul la care s a ajuns în urma negocierilor interinstituționale a fost păstrarea programului Alimente pentru persoanele cele mai defavorizate, cu aceeași finanțare din bugetul Uniunii până în 2013. Însă, din păcate, unele state membre s au exprimat în favoarea eliminării complete a acestui mecanism dincolo de acest an. Peste 18 milioane de cetățeni europeni au beneficiat de alimente prin programul Alimente pentru persoanele cele mai defavorizate și 80 de milioane de europeni trăiesc sub pragul sărăciei.

Ar fi inuman să renunțăm la acest program într o perioadă care se anunță tot mai dificilă. Sărăcia nu va dispărea în 2013, deci avem nevoie de acest program și după acest an. Acesta trebuie să rămână un program european, așa cum a fost încă de la înființarea sa și să se bucure de aceeași finanțare ca până în prezent. De aceea, rog Comisia să stabilească unde anume va putea fi încadrat acesta în viitorul cadru financiar multianual, dar mă opun cu tărie oricărei tentative de impunere a cofinanțării naționale. Discuțiile referitoare la viitorul cadru financiar multianual au deja loc în prezent, dar continuarea acestui program nu este încă abordată public. Aș vrea să cer Comisiei să garanteze că acest program nu va fi complet ignorat în discuțiile privind trasarea noului cadru financiar multianual.